Ich beantrage die Verschiebung der Abstimmung über die legislative Erklärung und die Rückverweisung in den Ausschuss, damit wir in den Trilog eintreten können.